próbę rozpowszechniania praw człowieka na zewnątrz.

Jest to oczywiście temat dla filozofów i teoretyków prawa, ale to napięcie pomiędzy prawami a wolnością istnieje.